Monsieur le Président, Madame la Commissaire, une fois encore la Birmanie est au centre de l'attention des résolutions du Parlement européen concernant les cas de violation des droits de l'homme. À nouveau nous nous exprimons pour dénoncer la situation de ce pays, qui ne semble pas faire preuve d'amélioration dans la manière dont il traite ses citoyens, et qui devrait appliquer une démocratie plus que nécessaire. Là où d'autres pays montrent, au fil des années, des évolutions, la Birmanie continue de bafouer les droits fondamentaux de ses citoyens. Aung San Suu Kyi, figure emblématique, qui est leader de l'opposition, reste assignée à résidence, des populations entières sont déplacées, des enfants sont embrigadés pour devenir des enfants soldats, les opposants au régime en place sont arrêtés. Les exemples sont nombreux et ne peuvent évidemment pas tous être cités ici. Nous souhaitons que les prochaines élections puissent se dérouler librement, que les partis d'opposition et toute personne souhaitant être candidat aux élections puissent avoir ce droit essentiel.